Le cas tragique de Mittal, dont les travailleurs sont d'ailleurs tout près aujourd'hui, en train de défiler près du Parlement, appelle au moins trois réflexions. Premièrement, l'Europe, si craintive quand il s'agit de défendre ses frontières contre l'immigration, n'est elle pas trop naïve quand il s'agit, par exemple, d'investisseurs, de prédateurs, qui n'obéissent qu'à une logique financière? Nous sommes totalement impuissants, aujourd'hui, devant ces agissements. Deuxièmement, dans nos politiques commerciales, ne devrions nous pas scruter plus attentivement les agissements de nos partenaires sur le plan, par exemple, des aides d'État et d'autres avantages? Nous préparons un accord avec les États Unis et nous abandonnons la surveillance rapprochée de ces accords, de ces possibilités de distorsions de la concurrence.

Troisièmement, il n'est pas normal que nos accords commerciaux ne tiennent pas davantage compte des contraintes sociales et environnementales. Cette brèche permet à des prédateurs de vider l'Europe de ses productions industrielles et, puis, de venir réimporter des produits réalisés dans des conditions plus dérégulées, parfois par leurs propres filiales. C'est ce que fait Mittal, qui ferme les sites en Europe puis se sert de ses filiales étrangères pour venir réapprovisionner ceux ci. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, comme aurait dit Shakespeare mais, sans tomber dans le protectionnisme, il faut insister sur la juste réciprocité des accords commerciaux en y incluant des critères sociaux et environnementaux.